Gospodine predsjedniče, podržavam ovu direktivu jer smatram da Europska unija treba paket mjera koji će biti dodatne smjernice njenoj imigracijskoj politici, pogotovo ako se radi o državljanima trećih zemalja koji dolaze zbog istraživanja, studiranja, plaćenog i neplaćenig usavršavanja, ako se radi o razmjeni učenika ili sličnim aktivnostima. Ova bi se direktiva trebala primjenjivati na primjer, zajedno s direktivom o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja. Tako bi se osigurao jednak i pošten tretman za sve građanke i građane trećih zemalja. Državljani trećih zemalja koji mogu doprinijeti Europskoj uniji svojim vještinama i znanjima trebaju dobiti priliku da to i učine. Time ujedno nakon povratka mogu nastojiti doprinositi napretku matičnih zemalja i razvoju njihovih ekonomija. U vremenu kada se Europska unija suočava sa strukturnim izazovima demografske i ekonomske prirode, smanjivanjem radne populacije i nedostatkom inovacija, ne smijemo dopustiti da Europa postane tvrđava u bilo kojem smislu